akureyrar og var á þeim tíma að okkar mati skynsamlegast að fara stórasand síðan hefur það komið upp að sú framkvæmd hefur mætt mikilli andstöðu meðal annars hafa eins og ég skil það ekki að vísu borgfirðingar en ýmsir á vesturlandi og sérstaklega í húnavatnssýslum lagst gegn þeirri vegagerð en nú er aftur komið upp að mikill stuðningur er við að leggja veg samkvæmt stöðlum evrópusambandsins yfir kjöl sem ég tel mjög góðan kost í staðinn fyrir stórasand og verður það að sjá til síðar hvort ráðist verði í þá leið annað eru ýmsir í húnavatnssýslum og borgarfirði sem hafa áhuga á því auðvitað að leggja veg úr borgarfirði yfir í miðfjörð yfir arnarvatnsheiði svo menn geti komist þá leið ég sá ástæðu til þess að þetta mál yrði tekið á dagskrá til að vekja athygli á því hversu vel og myndarlega hefur verið staðið að stofnun hlutafélags

sú að slíkur vegur styttir leiðina milli akureyrar og reykjavíkur um fjörutíu og sjö kílómetra ef farið er um selfoss og ég hygg fimmtíu og sjö kílómetra ef farið er um þingvelli ef við hugsum um þá sem búa á selfossi þá styttir það leiðina milli akureyrar og reykjavíkur um hundrað fjörutíu kílómetra

að þetta fólk muni sækja norður eftir þessari leið á fallegum sumardögum til að lyfta sér upp það hefur auðvitað verið gamall draumur bæði norðlendinga og sunnlendinga að geta haft sem greiðastar samgöngur sín á milli þetta er ekkert nýtt af nálinni þetta hefur alla tíð verið rökstuðningurinn með kjalvegi fremur en stórasandi er einmitt sá að með því er hægt að tengja þessa landshluta saman með fastari og betri hætti en áður hefur verið ég vil frú forseti vekja athygli á því að einnig hafa komið upp raddir um að skynsamlegra og kannski brýnna sé að þessi vegur liggi um sprengisand heldur en um kjöl það má auðvitað velta vöngum yfir því en eins og mál standast nú er niðurstaðan sú að norðlendingar og sunnlendingar hafa tekið höndum saman um stofnun hlutafélags til að reisa þennan veg kostnaður er viðráðanlegur og ég geri ráð fyrir því að hinn venjulegi íslendingur muni fagna því að menn skuli leita allra leiða til þess að auðvelda umferð um hálendið og milli landshluta og landsfjórðunga það er mikill misskilningur ef menn halda því fram að það skemmi hálendið að það sé vel vegað einmitt hinir niðurgröfnu vegir og leiðinlegu vegir valda því að menn fara oft út af veginum mynda nýjar slóðir og þar fram eftir götunum auk þess sem mikil hætta stafar af vegfarendum sem um þessa vegi fara ég hlýt frú forseta að vekja athygli á þeirri umræðu sem meðal annars er í þjóðfélaginu nú og meðal annars endurspeglast í morgunblaðinu ég sé í morgunblaðinu í dag á blaðsíðu tuttugu og fimm undarlega grein eftir þórólf matthíasson prófessor í hagfræði við viðskipta og hagfræðideild háskóla íslands hann talar þar um að ég muni vera einn af stjórnarmönnum norðurvegar betur að satt væri ég hefði gaman af vinna að því að úr þessum áformum gæti orðið en styð eins og ég frekat má eða framast má að úr þessu rætist hann talar um það að ég hafi þegar héðinsfjarðargöng voru til umræðu þá hafi fengist þær upplýsingar að uppbyggður vegur um lágheiði mundi líklega verða lokaður tíu til fjórtán daga á ári þetta er alls ekki rétt uppbyggður vegur um lágheiði yrði lengur lokaður eins og prófessorinn getur gengið úr skugga um ef hann les þær skýrslur sem til eru um þetta í vegagerðinni það voru reistar þar snjóstikur og snjálöguð könnuð ár eftir ár og talað við heimamenn svo hér fer prófessorinn mjög villur vegar en ég geri ráð fyrir því að hann ætti að geta leitað eftir þessum upplýsingum í vegagerðinni sjálfur en ég þarf ekki að vera milliliður milli hana og vegagerðarinnar en það er alveg misskilningur hjá honum ef hann heldur að það fari eftir hæð vegar hve snjóþunginn er fljótin og lágheiði eru mjög fræg fyrir mikil snjóþyngsli vegna þeirrar miklu úrkomu sem þar er við getum borið lágheiði saman við til dæmis háreksstaðaleið lágheiði er fjögur hundruð og níu metrar háreksstaðaleið kannski rétt um sex hundruð þar sem hæst er til dæmis í vegaskarði eru fimm hundruð langidalur við svartfell sex hundruð og það er mikill misskilningur ef hann heldur að háreksstaðaleið sé lokuð fleiri daga á ári svo er ekki það heyrir til undantekninga ef sú leið er ekki fær og þess vegna engin rök í þessu máli það er úrkoman sem þessu ræður það getur hvesst á háreksstaðaleið eins og öðrum heiðum það getur líka hvesst undir esjunni undir hafnarfjalli og víðar svo það er ekki einsdæmi en ég hygg að ekki þurfi að óttast það að á kjalveg séu einhver snjóþyngsli samanborið við lágheiði ég hygg að prófessorinn geti gengið úr skugga um það ef hann vinnur að því með þeim vísindalegu vinnubrögðum sem ætlast er til að prófessorar vinni eftir það vekur mikla athygli mína að þingmaður norðausturkjördæmis háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon skuli sjá ástæðu til að lýsa yfir miklum efasemdum um hugmyndir um kjalveg hann lýsir líka miklum efasemdum um álver við húsavík ég veit ekki hvort hann gerir sér grein fyrir því hversu mikla þýðingu þetta hefur fyrir ferðaþjónustu á norðurlandi og raunar líka suðurlandi að þessi vegtenging milli norður og suðurlands komi mér er sagt að um níutíu prósent af ferðamönnum komi til landi komi að gullfossi þá verður greið leið norður það eru ýmsir sem sækjast eftir að heimsækja mývatn og dettifoss þá er greið leið suður og ef við íslendingar ætlum á annað borð að styrkja ferðaþjónustu þannig að hún geti nýst vel í dreifbýli og úti á landi þá eiga landshlutarnir að vinna saman og satt að segja er ömurlegt þegar menn í þessum sal eru að reyna að beita sér gegn því að góðar samgöngur séu á milli landshluta og fjórðunga það er mjög undarleg árátta hjá sumum að geta aldrei litið sé fjær en þurfa ævinlega að horfa niður fyrir tærnar á sér auðvitað er það svo hér á landi sem annars staðar að menn sækjast eftir að fá að kynnast náttúru landsins í þjóðgörðum erlendis til dæmis ég hef ekki farið víða en ég hef þó komið í þjóðgarða erlendis þar leggja menn upp úr því að snyrtilega sé um landið gengið og þar eru góðir vegir með bundnu slitlagi auðveldir yfirferðar sem eru auðvitað kjarni þessa máls þess vegna hlýt ég að láta í ljósi undrun mína yfir því þegar menn lýsa yfir andstöðu við þennan veg hið sama má raunar segja um háttvirtan þingmann önnu kristínu gunnarsdóttur hún situr í samgöngunefnd fyrir samfylkinguna en er þingmaður skagafjarðar ég get ekki séð í morgunblaðinu í dag að hún sé jákvæð gagnvart þessari vegagerð sem vekur mikla furðu það yrði ekki ónýtt fyrir þá sem standa að verslun þjónustu og ferðaþjónustu í skagafirði að fá þessa beinu tengingu við suðurland og hvernig í ósköpunum gæti á því staðið að þingmenn skagfirðinga eru andstæðir þessari vegagerð mér hafa raunar sagt stjórnarmenn í greiðri

en ég skil það svo nú er það einnig í morgunblaðinu í dag að bergur sigurðsson lýsir yfir miklum með leyfi hæstvirts forseta segir hann við erum ekki á móti malbikinu sem slíku vel lagður malbikaður ferðamannavegur þarf ekki að valda sama raski og upp yfir hraðbraut þvert yfir landið þurfa ferðamenn sem fara um hálendið ekki á góðum vegi að halda upp byggðum vegi getur ekki með litlum fyrirvara snjóað á hálendinu ætli þessi landvernd þekki ekki dæmi þess og hafi ekki kynnt sér ferðalög enn einn dag í dag á stöðum sem upp byggir eru hvernig fyrir fólkið fer ef það á annað borð brestur á hríð stórviðri og þarf ekki svo mikið til að koma auðvitað á að vanda til vegagerðar um hálendið og auðvitað eiga þeir vegir að vera upphleyptir þetta viðhorf minnir raunar á þá erfiðleika sem við norðlendingar eigum í varðandi vegagerð frá hringveginum niður að dettifossi við höfum náð því fram að sá vegur yrði boðin út fyrir nær einu og hálfu ári unnið var að því að velja veginum stað í nánu samráði og samstarfi við umhverfisstofnun og vissi vegagerð ekki annað en þar væru allt með felldu og þeir væru sammála þeirri veglínu sem valin er en síðan varð annað uppi á teningnum og umhverfisstofnun lagðist gegn þeirri veglínu nú er svo komið að þessi vegur dregst sennilega í tvö ár vegna þess að opinberar stofnanir eru að leika sér að málinu það er

og það er skipulagsstofnun en heimamenn verða að bíða á meðan eftir því að fá veg niður að dettifossi það er eins og þessum opinberu starfsmönnum sé það ekki kunnugt að kísiliðjan var lögð niður fyrir nokkrum árum þannig að sá rekstur sem var bakfiskurinn í atvinnulífinu í mývatnssveit

og auðvitað tapar þetta fólk þessir einstaklingar í mývatnssveit fyrir norðan og ýmsir aðrir fjármunum þegar þeir komast ekki leiðar sinnar að þessari miklu gersemi dettifossi öflugasta og kraftmesta fossi í evrópu en fjöldi manna kemur hingað til íslands á hverju ári meðal annars vegna þess að þá langar til að koma að þessum fossi þetta er annað mál sem rétt er að huga að ég vil þess vegna beina því til samgöngunefndar þegar hún fær þetta mál til meðferðar að kynna sér sérstaklega skipulagsmál og annað það er varðar fjallvegi og með hvaða hætti einstakar opinberar stofnanir geta tafið fyrir nauðsynlegum framkvæmdum sem alþingi hefur ákveðið og er ráðist í að frumkvæði heimamanna og með fullri sátt heima fyrir það er þetta sem maður hlýtur að bera kvíðboga fyrir en ég óska ekki eftir því að þessi tillaga verði samþykkt en ég á hinn bóginn óska eftir því að í tengslum við þessa tillögu kynni samgöngunefnd sér sérstaklega þær hugmyndir sem standa á bak við kjalveg og skipulagsmál á hálendi íslands